eru ábendingar og athugasemdir tiltekinna aðila sem þykja kalla á breytingar á lögum um útlendinga númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö með síðari breytingum meginefni frumvarpsins eru í fyrsta lagi heimild til þess að gera samninga við erlend ríki þar sem þeim er veitt heimild til þess að synja um útgáfu vegabréfsáritunar fyrir íslands hönd í öðru lagi er í frumvarpinu opnað fyrir heimild ráðuneytisins til þess að greiða fyrir réttaraðstoð við hælisleitendur frá fyrstu stigum málsmeðferðar þeirra fyrir íslenskum stjórnvöldum þá eru með frumvarpinu lagðar til breytingar er lúta að innleiðingu tilskipunar tvö þúsund og fjögur þrjátíu og átta e b um frjálsa för að öðru leyti hæstvirtur forseti vísa ég í athugasemdir sem fylgja þessu frumvarpi og